Herr Präsident!

Ich hätte gerne, dass das, was wir hier debattieren, dann auch tatsächlich konsistent durchgehalten wird. Es ist zu Recht darauf hingewiesen worden, dass die FDP in Deutschland in Regierungsverantwortung steht. Und die Kommission das haben wir hier oft gesagt hat auch viele liberale Kommissare, deren Einfluss ich immer wieder vermisse. Wir sind uns einig, was die Bewertung des letzten Gipfels angeht, und wir haben das schon nach der Krisennacht vorgetragen. Es ist ja leider genauso gekommen, wie im Europäischen Parlament diskutiert wurde Der EFSF und das will ich schärfer sagen als der Kollege Schulz der Hebel ist ein Flop, das funktioniert überhaupt nicht! Die Rekapitalisierung der Banken, die so dringend erforderlich ist, funktioniert genauso wenig wie die gesamte strenge Bankenregulierung, die wir seit über einem Jahr wie eine Monstranz als notwendig vor uns hertragen. Die Auseinandersetzung um den vereinbarten Schuldenschnitt für Griechenland stagniert.

Wir haben anders als zum Zeitpunkt des Krisengipfels in Italien und in Griechenland inzwischen mit unterschiedlicher Begründung sogenannte technische Regierungen.

Aber was passiert? Unter den Vorgaben aus Brüssel hat Monti genau die gleichen Probleme wie vorher Papandreou. Das Land befindet sich in derselben tödlichen Zinsspirale, weil es alleine mit den Austeritätsvorgaben eigentlich nicht besser werden kann.

Ich will das aus der Sicht meiner Fraktion jetzt nochmals sagen.

wird. Mit den Eurobonds geht natürlich auch eine Politik der Solidität einher Solidarität und Solidität, das ist Teil der Eurobonds Idee. Jeder, der das bestreitet, versündigt sich eigentlich an der Zukunft der Europäischen

als ich. Aber als ich heute diese Feueralarmglocke hier im Parlament gehört habe, dachte ich, es handele sich eigentlich um eine Verstärkung der Alarmsignale, die von hier aus in die Hauptstädte gesendet werden

haben. Lassen Sie mich ein letztes Wort zu einer Vertragsänderung sagen. Ich weiß, es geht jetzt um akute Krisenbewältigung. Ich hoffe, dass ich das deutlich gemacht habe. Aber wenn man weiß, dass Demokratie unter diesen Vertragsbedingungen nicht funktioniert, sondern auf der Strecke bleibt, dann kann man zwar sagen, Vertragsänderungen dauern zu lange in der akuten Krise, doch wenn eine Änderung wirklich erforderlich ist, dann wäre es falsch, sie auf die lange Bank zu

Problem! Ich glaube, man tut sich in der Auseinandersetzung mit Rechts keinen Gefallen, wenn man demokratische Neuanfänge und gute demokratische Regelungen auf die lange Bank schiebt. Wir haben das heute Morgen in der Konferenz der Präsidenten ja ausgiebig besprochen.